Aj keď viaceré vlády pripravujú či realizujú opatrenia na zvýšenie dôchodkového veku vo svojich krajinách, nemožno očakávať, že podiel nepracujúceho obyvateľstva neporastie. Vysoký stupeň urbanizácie v Európe nám predurčuje, že opatrenia pre aktívne a zdravé starnutie musíme orientovať do mestského prostredia. Znamená to pre nás chrániť parky a zelené plochy v mestách, aby developeri v záujme rýchleho zisku nezlikvidovali tie priestory, kde môžu starší ľudia, ale aj deti pobudnúť na vzduchu v otvorenom prostredí. Znamená to tiež podporiť vytváranie klubov, kde sa naši rovnovekí seňori budú stretávať a aktívne rozvíjať spoločné záujmy. Znamená to tiež podporiť zariadenia, domovy pre seňorov, ktorí potrebujú pomoc od iných či potrebujú zdravotnú starostlivosť.